Paní předsedající, přestože je tak pozdní hodina, tak já považuji za velmi důležité, že tady můžeme slyšet tuto diskusi, a především, že jsem slyšela pana komisaře a jeho odpověď. Je vidět zájem i také odpovědnost, s jakou se k této otázce staví, protože to je vážný zdravotní problém, který mezi občany ve všech členských státech dnes nastává. My chápeme obavy rodičů, za prvé nemají informace a obávají se různých reakcí na vakcinaci. Nicméně je to velká odpovědnost lékařů, aby byli více připraveni a dokázali rodičům vysvětlit tuto potřebnost. V současnosti se šíří opravdu spekulace, teorie, kterým řada rodičů prostě podlehne, když není dobrá osvěta.

Takže děkuji za přístup pana komisaře.